Jako sprawozdawca z ramienia Komisji Rozwoju opinii do rozporządzenia w sprawie minerałów konfliktowych postulowałem wprowadzenie środków towarzyszących mających na celu wspieranie i kontrolę przestrzegania należytej staranności w łańcuchu dostaw minerałów w krajach pochodzenia. Z punktu widzenia naszej komisji jest to bardzo ważne.

Czy Komisja zamierza przedstawić dodatkowe środki towarzyszące obejmujące wszystkie pozostałe obszary w tym komunikacie? Zadam też bardziej interesujące pytanie o harmonogram jak będzie to wyglądało czasowo?

I na zakończenie czy istnieją inne środki towarzyszące finansowane z instrumentów innych niż instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju?